Ein baldiger Abschluss der Verhandlungen ist wieder einmal nicht absehbar. Unser Haus wird sich am Mittwoch fraktionsübergreifend in einer Entschließung klar für ein multilaterales Handelssystem aussprechen und somit gegen ein Mehr von bilateralen Abkommen. Die Europäische Union hat im Laufe der Doha Verhandlungen Zugeständnisse in vielen Bereichen gemacht und somit deutliche Schritte in Richtung der Verhandlungspartner gesetzt. Ich hoffe wirklich Herr Kommissar, das liegt vor allem in Ihrer Verantwortung dass sich die Europäische Union vehement für eine schlag und tatkräftige Welthandelsorganisation einsetzt! Wir müssen durch ein globales Handelssystem mit klaren Regeln vor allem den wenig entwickelten Ländern lebensnotwendige Unterstützung zukommen lassen.

Ich betrachte diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der europäischen Landwirtschaft skeptisch. Es darf nicht vergessen werden, dass viele europäische Länder durch eine Kleinstrukturiertheit in der Landwirtschaft geprägt sind. Marktstützende Maßnahmen waren und sind hier ein wichtiger Bestandteil, um Regionalität und ländliches Leben zu erhalten. Lebensmittelsicherheit ist ein zentrales Thema, vor allem auch in Europa.

Ähnliches gilt für die Preisschwankungen im Rohstoff und Lebensmittelsektor. Diese Probleme können nicht regional oder bilateral, sondern müssen global gelöst werden. Wir brauchen ein solides, nachhaltiges und ausgewogenes Handelssystem und kein Flickwerk an Handelsabkommen. Ich hoffe auf gute Entwicklungen während der nächsten Verhandlungsrunde und darauf, dass Sie auch weiterhin auf einen Abschluss drängen.